Entiendo que el Consejo y la Comisión consulten a los ciudadanos porque no son Parlamentos, pero me parece que hay una cierta contradicción en que unos parlamentarios elegidos solo hace seis meses por el pueblo necesiten consultar nada al pueblo.